Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i w stosunkach z zainteresowanymi stronami.

Jednocześnie uważam, że zbyt duża ingerencja legislacyjna w ten obszar byłaby niewskazana, jeżeli weźmiemy pod uwagę stale rosnący procent przedsiębiorstw, które same z siebie są tą odpowiedzialnością zainteresowane. Zachęcajmy, nie zniechęcajmy!

Myślę także, że musimy w końcu wyzbyć się takiego założenia, że działalność przedsiębiorców, tych mniejszych i tych większych, zawsze stoi w sprzeczności z interesami lokalnej społeczności i zagraża środowisku naturalnemu.

Praktyka pokazuje, że przedsiębiorców nie trzeba namawiać czy przymuszać, by prowadzili swoją działalność w oparciu o zasady przejrzystości i zrównoważonego rozwoju.